încercări tot mai repetate de împiedicare a României și Bulgariei să dobândească drepturile depline ce le revin ca țări membre ale Uniunii Europene. Cetățenii români și bulgari sunt tratați adesea ca cetățeni de rang inferior, inclusiv de către guverne ale unor state care au pus bazele proiectului european. În Marea Britanie sau Olanda se agită sperietoarea invadării pieței muncii de către lucrătorii din aceste țări, în timp ce în Franța problema romilor capătă dimensiuni disproporționate și se încearcă găsirea altui pretext pentru amânarea unei decizii privind Schengen. Dar România îndeplinește toate criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen, așa cum au subliniat în nenumărate rânduri Președintele Barroso, dar și rezoluțiile Parlamentului European. Este dezamăgitoare această competiție a guvernului francez și a altora, odată cu apropierea alegerilor parlamentare sau naționale, cu extrema dreaptă, și sper să nu devină regulă decretarea românilor și bulgarilor ca vinovați de serviciu într o uniune europeană care nu și găsește răspunsuri pentru problemele economice și sociale cu care se confruntă.